Niektóre z nich podkreśliła pani komisarz nacisk na informowanie na temat praw i obowiązków w zakresie mobilności, zbieranie danych, dokonywanie analiz, ocena sytuacji na rynku wewnętrznym, wsparcie współpracy między instytucjami kontrolnymi państw członkowskich. To tylko część zadań nowej agencji, które mają szansę walczyć z niesłuszną percepcją mobilności w Europie czy z chęcią stosowania protekcjonizmu. Czy ten potencjał zostanie jednak wykorzystany, zależy od ludzi, którzy będą nią kierować, w niej pracować.

Będziemy obserwować zarówno proces wyboru siedziby, jak i sposób selekcji kandydatów na najwyższe stanowiska. Jest to w interesie całej Unii, żeby nie były one podważalne i nie prowadziły do poczucia dawania przyzwolenia na protekcjonizm czy na inne hamulce dla wewnętrznego rynku.